Hvala za besedo, predsedujoči, veseli me, da čeprav je na čas debata mogoče veliko glasnejša kot kako pokanje, se vseeno nekako vsi, strinjamo načeloma vsaj velika večina, da mogoče res v enaindvajsetem stoletju nesprejemljivo, da še živimo v času, ko še vedno pač ljudje pokajo predvsem zaradi tega, ker ima vpliv predvsem, kot je bilo omenjeno na okolje, v katerem živijo tudi živali, ki se ne morejo zaščititi kot mi, seveda okolje so tudi rastline ter potem na zdravje tudi vseh ljudi, ampak pač zdaj problem, da mogoče imamo drugačna stališča na kak način bi se te zadeve uredile. Zdaj, na komisiji za peticije človekove pravice in enake možnosti, katere sem tudi član, smo dejansko to, zadevo, obravnavali, podpisniki te peticije, ki nekako zagovarjajo popolno prepoved, so nam prišli zadevo predstaviti, tam so bili tudi različne organizacije od za zaščito živali, okolja ter tudi zdravniki, ki so predstavljali kake posledice se ima pokanje, zdaj, sam menim, da je ta, zakon, načeloma dober predvsem zaradi tega, ker ko se ti predstavniki govorili o različnih poškodbah, na primer, da si je sedemletnik rastrelil roko, že danes, se pravi, zakonodaja prepoveduje, da bi sedemletnik lahko, pokal, s čimerkoli. Potem drugi primer je bil, ko je neki mladenič doma dobesedno razstrelil hišo, tudi tu, mislim, da nobena zakonodaja ne govori o tem, da bi doma v hiši lahko, pokal s čimerkoli, tretji primer, ki sem si ga nekako zapomnil, pa je ta, ki mi je bil daleč najbolj absurden, ko je neki človek na ulici ugotavljal, kako, pes, ki ga je imel slepi slepi človek, odreagiral ob poku in ga dejansko vrgel pred, slepega človeka in tega psa, ne, dejansko to so absurdi, ki se dogajajo danes v Sloveniji in ki dejansko zakonodaja tega ne dopušča, ampak strogo prepoveduje, najverjetneje tudi z zaporom, omenjene zadeve, ne vem, kaj hočem povedati je, da že danes imamo zakonodajo, ki te zadeve prepoveduje, ampak se v praksi, dogajajo. Zdaj od leta dva tisoč osem do leta dva tisoč devetnajst je bilo, mislim, da po statistiki zabeleženih nekaj več kot sto dvajset poškodb, od tega pa samo, če lahko v narekovajih rečem, samo sedemindvajset za urgenco, je pa je dejansko teh poškodb še več, kot je tudi predlagateljica povedala, neke poškodbe se dogajajo, ki potem niti ne grejo, k omenjeni poškodovanci k zdravniku, je pa seveda vsaka poškodba, ki se zgodi na tem področju več kot nepotrebna, kot sem rekev današnji zakon, ki ga imamo, ki je bil pred, mislim, da pred desetimi leti oziroma pred štirimi leti, če se ne motim, noveliran, prejšnji sestavi, se mi zdi, da je dober, ker dejansko prepoveduje v praksi to, kar se dejansko ne sme dogajati, oziroma poškodbe, do katerih pride, se pride s tem, kar je že danes prepovedano. Zdaj, danes sicer to ni predlog, zakona, nekateri so sicer že povedali, da to tudi zadevo amandmirali, da bi bila popolna prepoved, sam dejansko ne zagovarjam popolne prepovedi na nobeni sferi, ker dejansko tudi v svojem življenju, morda nikoli nisem morda iz tega doma, imel nobene prepovedi, pa se mi zdi, no, da tudi zdaj nisem tako slab človek, nisem pa recimo nikoli pokal ker me dejansko, smo se starši nekako v tem vzgajali, da je to nepotrebno, in nikoli mi ni bilo prestavljeno sploh pokanje in dejansko me tudi to ni veselilo. Zdaj, tudi vemo, kaj je posamezna prohibicija v preteklosti pomenila, ne, najverjetneje še povečanje te zadeve in tudi danes glede pirotehnike recimo mogoče najbolj znani primeri prepovedan vnos pirotehničnih izdelkov na nogometne stadione, ne, vemo, da danes, čeprav je to strogo prepovedano, še vedno večkrat vidimo na raznih športnih prireditvah v Sloveniji, da se posamezniki ali proslavlajo ali tudi z vandalizmom uničujejo zadeve s pirotehniko, ne, in je še danes in je že danes to prepovedano. Jaz se vedno sicer vprašam, kako je mogoče po vseh teh varnostnih pregledih sploh možno spraviti neko raketo na stadion, ampak dobro to je neka druga tema, mogoče pa najbolj absurdna, ki jo imamo v Sloveniji, dejansko prepoved, vožnje pod vplivom alkohola in vemo, koliko ljudi dejansko umre zaradi, teh neodgovornih ljudi, če lahko jaz sploh to besedo, da ne bom katere grše uporabil, ki vozijo pod vplivom alkohola, ne, in tudi te zadeve so prepovedane, ampak družba smo še vedno ne temu dorasli, ne, recimo ko nekoga ustavi policist in napiha, je potem ponavadi kriv policist, ne pa on, kako je ponavadi rečejo, kako je zdaj glih meni nastavil, ne, se mi pa dejansko absurdno da, ne vem, se ljudje vse dajejo za za avtomobile za, se pravi, v vinjenem stanju, ne. Zdaj tretja zadeva, zakaj pri tej nisem za popolno prepoved, je nekako ta, da bi dejansko vse sosednje države, dovoljujejo to, to uporabo in tudi nakup in bi dejansko se črni trg povečal, prav tako pa nekako v Evropski uniji imamo prosto, trgovino, ampak dobro to, kot sem rekel, vsak drugače gleda na to zadevo. Zdaj, za samo predlog, ki ga predlaga SDS, mi dejansko ta časovna omejitev nekako ni pri srcu, predvsem ker bi po mojem mnenju mogoče naredila kontra efekt in bi še zgostila, mogoče to na, ne em, štiriindvajset ur in bi dejansko dejansko si ljudje nakupili te zadeve, potem pa bi v zelo kratkem času te zadeve tudi, porabili in bi v krajšem času, se pravi, bilo še več teh eksplozij, osebno pa nekako podpiram, to zadevo se pravi, da bi mlajšim osebam od osemnajst let prepovedali kakršno koli prodajo uporabo ali posest teh pirotehničnih izdelkov, ne, na ne glede na to za katere gre nenazadnje, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, imamo pri osemnajstih letih nekako postanemo polnoletni, zdaj, odgovorni nekateri prej nekateri pozneje, ampak vseeno tudi glede uživanja alkohola cigaret in katerih drugih zadev je, je ta osemnajstletnika meja, zdaj, sam nekako vidim rešitev, da moremo predvsem ne s prepovedjo, ampak da moremo kot slovenska družba ne le na tem področju, ampak na marsikaterem področju dozoreti, da bo to postalo v družbi nesprejemljivo, mogoče največ na tem lahko naredijo vsi slovenski župani in dejansko ne organizirajo ognjemetov, po Sloveniji, se pravi, za trenutek zabave je pa mogoče res v tem kapitalističnem svetu to težko pričakovano, kajti če vemo, da recimo ljudje kupujejo letalske karte, da grejo v Sidney ali v New York gledat samo ognjemet, ker je to taka kot atrakcija, kar je, dejansko, zelo zelo žalostno, zdaj, glede na to, ko ste rekli, da se približuje zdaj glih ta čas, ko bo največ teh raket, bi mogoče opozoril še na eno drugo zadevo, ki jo imamo, približuje se tudi prvi november in tudi tukaj smo ljudje rekorderji v prižiganju, se pravi, teh sveč na grobovih sam kot sem prej vedel, sem daleč od tega, da bi bil ljubitelj sploh gledanja, ognjemetov tako tudi nisem ljubitelj prižiganja sveč na grobovih, kajti menim da se lahko na zelo drugačen način spomnimo svojih najbližjih, mogoče damo kaki cvet na grobove, ampak tudi tu najverjetneje ne bomo prepovedali, se pravi, prižiganje sveč, ne, kaj želim povedati je, da mogoče ko družba moremo, dozoreti in se vprašati, kaj sploh želimo in mogoče začeti obsojati posameznikov posameznika, ki te zadeve dela.